Herr Präsident! Ich finde es auch wichtig, dass wir heute über diese Problematik im Europäischen Parlament diskutieren, und wie immer haben wir natürlich mindestens drei Facetten des Problems.

Wir brauchen natürlich auch eine intensive Aufklärung der Verbraucher, denn an der Fleischtheke entscheidet man aus dem Bauch heraus und nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also Ist dieses Virus für den Menschen gefährlich oder nicht?